Les peuples arabes aspirent au développement et à la démocratie, l'un n'étant pas séparable de l'autre, et en Tunisie comme en Égypte, ces peuples ont pris leur destin en main pour imposer le changement auquel ils ont droit. Et ce mouvement là, malgré toutes les provocations, comme nous l'avons vu encore aujourd'hui au Caire, malgré toutes les difficultés, rien ni personne ne l'arrêtera. À propos de la Tunisie hier, et de l'Égypte aujourd'hui, il y a une voix que l'on a entendue, c'est celle des États Unis, qui se sont résolument placés du côté des démocrates. Moi, je crois en l'Europe, mais je crois aussi qu'elle ne fait sens que si elle aussi se place résolument toujours du côté des démocrates, et j'aurais rêvé et aimé que cette Europe là soit à ce rendez vous là!

Pas seulement de votre fait, mais aussi à cause de la frilosité de ses dirigeants, qui préfèrent trop souvent l'immobilité au mouvement. Plus de vingt ans après la chute du mur, nous vivons un changement historique. Je vous conjure d'en prendre la mesure pour ne pas manquer ce rendez vous avec l'histoire du monde.